Vyplácanie peňazí zo spoločného európskeho rozpočtu chcete podmieniť dodržiavaním nejakých liberálnych pravidiel EÚ. Čiže štáty, o ktorých nie nezávislé súdy, ale vy, bruselskí liberálni politici, rozhodnete, že neposlúchajú, budú musieť do EÚ už iba platiť, a nedostanú z nej nič. Povedzte to rovno, že chcete trestať Poliakov, Maďarov, Slovákov aj všetkých ostatných, pretože nechcú prijímať imigrantov. Že nechcú presadzovať LGBT agendu, že nechcú slepo poslúchať zahraničné mimovládne organizácie a liberálnych novinárov, pretože o to tu v skutočnosti ide. My takéto niečo nikdy nemôžeme podporiť, pretože na Slovensku, v strednej Európe, s tým už máme svoje skúsenosti a v minulosti sa to nazývalo totalita. Ľudia tam vonku už nemajú čo dať do hrnca a vy tu blokujete schválenie európskeho rozpočtu a poskytnutie pomoci práve takýmito nezmyslenými požiadavkami na posilnenie vlastnej nadvlády. To je niečo nehorázne, naozaj nehorázne.